Konferencija UN a o klimatskim promjenama u New Yorku trebala bi osvijestiti sve sudionike kako borba protiv promjene klima ima mnogo više pozitivnih učinaka nego što se to na prvi pogled može učiniti.

Europa je jedan od važnih, globalnih igrača na svjetskoj sceni koja svojim primjerom mora pokazati da se borbom protiv klimatskih promjena mogu stvarati radna mjesta.

Vjerujem da ćemo to u petogodišnjem razdoblju i dokazati.

pogotovo u mojoj domovini Hrvatskoj se to u godini dana dogodilo nekoliko puta, izazvale su se nemjerljive gospodarske štete stoga apeliram da svi zajedno zasučemo rukave i zaštitimo naš planet kako bismo ga mogli predati onima od kojih smo ovu zemlju posudili. Na kraju želim zahvaliti povjerenici Hedegaard na ustrajnom radu i ja sam pozitivna.